Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Rat hat mit dem MFR Vorschlag, den er am 8. Februar vorgelegt hat, die EU noch weiter und noch tiefer in die Krise gefahren. Krisen sind aber auch Chancen. Diese Krise könnte eine Chance sein, die Demokratisierung der Europäischen Union einen wichtigen Schritt nach vorne zu bringen, nämlich indem der laufende MFR um zwei Jahre verlängert wird, damit die Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode die Möglichkeit hätten, über einen eigenen MFR abzustimmen.

Denn es ist das ureigenste Recht eines vollwertigen Parlaments, über die eigenen Haushaltsmittel zu entscheiden.